frú forseti við erum komin hér inn á gamalkunnar slóðir og tími hrossakaupa um þingmál er hafinn þetta er dæmi um fráleitt skipulag á þingstörfum

það er dapurlegt að verða vitni að þessu við sáum ein hrossakaupin í seinustu viku og nú situr þjóðin uppi með hálfan árósasamning vegna þess að menn hótuðu hér málþófi og það verður fróðlegt að sjá endalokin á þeim málum sem liggja fyrir þinginu núna það er ekki víst að þau verði endilega mjög beysin